Demokrácia, szabadság, szolidaritás, keresztényi eszme.

Egyetlen bűne az volt, hogy következetesen kiállt a szlovákiai magyarság mellett, akiket a németajkú polgárokkal egyetemben a szégyenletes benesi dekrétumok alapján tömegesen meghurcoltak, hontalanná és földönfutóvá tettek. Az EU szégyene, hogy ezek az embertelen, állami terrort legitimáló dekrétumok ma is életben vannak, és Eszterházy János, valamint vagyonuktól és emberi méltóságuktól megfosztott polgárok százezrei rehabilitálása továbbra is várat magára.